Señora Presidenta, he apoyado este informe porque coincido en que el gasto público en vivienda social debe considerarse una inversión ya que se centra en la satisfacción de un derecho fundamental, es intensivo en generación de mano de obra y estimula la innovación en cuestiones como el ahorro y la eficiencia energética. La rehabilitación con estos objetivos debe ser una herramienta de la política de vivienda social a través de la cual se pueden incorporar a ella las clases medias especialmente castigadas por la crisis y zonas urbanas en peligro de degradación. Una oferta potente y con definiciones comunes en toda Europa favorece además la movilidad, la circulación de talento y una consecuente reactivación del mercado laboral y el consumo interno, que son los retornos exigibles a lo que llamamos inversión social. Comparto, además, que debe haber garantías europeas, como las que han producido las primeras sentencias antidesahucio en España, para prohibir las prácticas abusivas de las entidades bancarias, que deben a la ciudadanía más responsabilidad social corporativa en compensación por las ayudas públicas que reciben. Por último, saludo el reconocimiento y la apuesta que contiene este informe por la aportación de las instituciones locales y regionales en un tema como el de la vivienda, que debe ser otra de las señas de identidad de nuestro modelo social europeo.